Ich will Tschernobyl betreffend gerne zusagen, dass Ihre Anregungen und Forderungen unter anderem zum Thema Forschung von uns weiter geprüft werden und in die abschließenden und nächsten Schritte einbezogen werden. Genauso werden wir alles tun, um die Vollfinanzierung der notwendigen technischen Maßnahmen in der Gemeinschaft der Staaten

Ich danke Ihnen generell für eine sehr konstruktive Aussprache, die auch die Frage, was folgt nach Fukushima, einbezogen hat.

Allein dies halte ich schon für wesentlich und auch wegweisend.

Nur mit der Vorgabe 20 erneuerbarer Energien haben wir erstmals einen europäischen Vorgang bei der ansonsten den Mitgliedstaaten zustehenden Entscheidung über den Energiemix. Wir haben 14 Mitgliedstaaten mit Kernkraft, wir haben 13 Mitgliedstaaten ohne Kernkraft.

In Italien ist die Standortsuche ausgesetzt. Sie haben mir vorgeschlagen, einen europäischen Regulator einzusetzen. Geben Sie mir dafür die Rechtskompetenz und geben Sie mir dafür die Stellen. Ich nehme alles! Nur ich habe mich an Recht und Gesetz zu halten. Noch gibt es keine europäische Atomaufsicht. Sie ist weder im Vertrag von Lissabon noch im Euratom Vertrag noch im Stellenplan für die Kommission vorgesehen.

Der Stresstest ist mir wichtig. Er ist ein Auftrag des Europäischen Rates und er soll höchste Standards für Sicherheit als Maßstab anlegen. Am Donnerstag findet die wichtige Sitzung zwischen den europäischen Regulatoren mit ENSREG und der Kommission statt. Bisher gibt es keine Prüfkriterien, obwohl schon längst Urteile gefällt sind Urteile über Stresstest light, über Enttäuschung, über ungenügende Stresstests. Es gibt noch keinen Stresstest.

Was es gibt, ist ein Vorschlag eines Verbandes, dem die Kommission nicht angehört. Der Verband der westeuropäischen Atomaufsichtsbehörden hat im April die Vorarbeit geleistet, so wie es sein Recht ist. Was daraus wird, ist unsere Aufgabe.

Deswegen werde ich für die Kommission ab morgen Abend auf der Grundlage einer gründlichen Vorarbeit gegenüber allen 27 Atomaufsichtsbehörden meine Position einbringen und sagen, wir brauchen eine Gesamtbetrachtung aller Risiken, egal welcher Herkunft.

Und die Aussprache heute hat mir gezeigt deswegen bin ich dankbar für diesen Rückenwind dass ein breites Interesse aller Parteien im Europäischen Parlament an dieser Prüfung, an diesen Prüfkriterien besteht, die den Menschen einbeziehen müssen.

Auch menschliche Schwächen haben bis heute in Japan eine Rolle gespielt. Gerne berichte ich Ihnen nach Donnerstag über das weitere Vorgehen. Allein, man muss wissen, ich brauche die Zustimmung der Europäischen Kommission die habe ich und der nationalen Regulatoren die will ich. Aber ich muss von jedem nationalen Regulator die Zustimmung zu den Prüfkriterien des Stresstests erhalten, auch die der sehr kompetenten und geschätzten Kollegen in Paris, in London, in Madrid oder in Brüssel, wo die Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen ist, man der Übertragung auf die europäische Ebene aber nur eingeschränkt etwas abgewinnen will. Ich sage Ihnen auch Transparenz zu. Aus Tschernobyl müssen wir die Lehre der völligen Transparenz ziehen. Ich sage Ihnen Transparenz in der Frage zu, wie die Verhandlungen am Mittwoch Abend und Donnerstag in Brüssel gelaufen sind, was herausgekommen ist, und ich sage Ihnen abschließend, wenn es nicht zu einem Einvernehmen zwischen Kommission und ENSREG kommt, dann geben wir das Mandat vielleicht zurück an den Europäischen Rat. Ein Stresstest light wird meine Unterschrift nicht tragen!